Hvala. Tudi jaz nisem govoril o krizi, sem v pogojniku. In sem rekel, ohlajanju gospodarstva. Zdaj pa, minister je predstavil, strukturne odhodke, torej tisto, ki vsako leto za toliko več, pomeni stroškov v državni blagajni. Pohvalil se je pa s presežkom državnega proračuna. Pa bom še enkrat prebral, kaj pravi Fiskalni svet. Presežek državnega proračuna je znašal toliko in toliko, takšna gibanja so poleg ugodnih gospodarskih razmer v veliki meri, pozor, posledica dveh enkratnih dejavnikov, izplačila evropskih sredstev iz pretekle finančne perspektive, ki se je zaključila, enkratni dogodek, in zadržanega dobička NLB, ki ga pa v naslednjem obdobju ne bo toliko. Torej imamo strukturne odhodke, ki se povečujejo, naš surplus ali pa pozitivni rezultat pa bazira v glavnem na dveh enkratnih dogodkih. Zdaj se pa postavljamo v novo leto, v naslednje leto, ko teh enkratnih dohodkov ne bo. Zato prosim, da o tej o tej zadevi opravimo razpravo tu na seji državnega zbora. Prosim pa še nekaj, ker ni bilo časa, da minister, tako kot sem ga zaprosil, je rekel, da je tudi dobra ideja to, da za tisto strukturo iz leta dva tisoč tri ali število brezposelnih prejemnikov socialne pomoči, družinskih dodatkov in tako naprej naredi z višino odhodkov v letu dva tisoč devetnajst, to kar ste vi sprejeli, kakšen bo potem znesek teh odhodkov oziroma kakšen bo ta znesek za socialno varnost. Tako da bomo imeli, bom rekel, črno na belem izračun, ta strukturni, dodatek, ki ga je minister s svojimi ukrepi v bistvu sprejel na davkoplačevalce. Pa ne bom nič vrednostno ocenjeval. Želim samo zelo jasno oceno, da bomo vedeli, kako je v času debelih krav, ministroval minister Bertoncelj, da bo to potem olajšalo morebitno razpravo v prihodnjih letih. Drugače pa še enkrat, niso moje besede. Besede predsednika Fiskalnega sveta so, da je ta vlada oziroma vaše ministrstvo za dvesto sedemdeset milijonov prekratko v zagotavljanju, strukturnih ukrepov za zagotavljanje zlatega fiskalnega pravila. Torej neodvisno telo, ki je podalo, ki je bilo imenovano za to, da vam postavlja ogledalo, vam je postavilo to ogledalo. In jaz bi samo želel na neki način to ovrednotiti, da bi videl s konkretnimi številkami. In prosim za za ta odgovor, kakšno, kakšno politiko peljete torej na Ministrstvu za finance.